Ce que je peux donc vous dire, c'est que la Commission est contre toute forme de discrimination, y compris contre toute forme de discrimination en matière de religion.

Ce n'est pas seulement la position de la Commission, c'est la position de tous les États membres démocratiques de l'Union européenne.